In Katar herrschen schlimme Zustände bei den vielen Wanderarbeitnehmern, die wegen der Weltmeisterschaft dort tätig sind. Viele von ihnen leben wie Zwangsarbeiter oder Zwangsprostituierte. Es hat bereits viele Tote gegeben. Das sind skandalöse Zustände, die man auf keinen Fall akzeptieren darf! Unsere Fraktion ist sich in der Verurteilung dieser Zustände völlig einig.

Dazu gehört die CDU CSU Gruppe im Europäischen Parlament, in deren Namen ich erklären soll, dass wir den gemeinsamen Text mittragen abgesehen von Ziffer 8 und dass wir dies auch im Namen der Delegationsvorsitzenden im Europäischen Parlament für die Golfstaaten, der Kollegin Angelika Niebler, tun. Wir sind absolut für eine Partnerschaft mit Katar. Wir freuen uns auf diese Weltmeisterschaft. Aber elementare Menschenrechte und Arbeitnehmerrechte müssen gerade dort eingehalten werden, wo sich die Jugend der Welt treffen soll.